Oamenii așteaptă rezultate mai bune în acest domeniu, așteaptă progrese mai rapide în zone unde acestea se lasă așteptate, precum combaterea poluării sau reducerea pierderilor de biodiversitate. Pentru a răspunde acestor așteptări, pentru a proteja mai eficient mediul, trebuie să învățăm cât putem de mult din neajunsurile programului de acțiune curent, dar și din exemplele sale de succes, pentru ca cel de al optulea program să fie mai performant, cu obiective mai calibrate. Sper ca, imediat după evaluarea actualului program, Comisia să vină cu o propunere pentru următorul. Sunt convinsă că, prin contribuția tuturor instituțiilor implicate, putem avea un bun program, iar, printr o cooperare mai strânsă cu autoritățile naționale, pot fi obținute în aplicarea lui rezultatele pe care cetățenii le doresc.

De aceea, este nevoie ca noua politică agricolă comună, dar și politicile privind transportul sau pescuitul să își propună ținte ambițioase, care să asigure sustenabilitatea. Viitoarele politici europene trebuie să fie axate pe inovație, iar finanțările din fonduri europene să fie direcționate mai mult înspre proiecte care să asigure îndeplinirea angajamentelor internaționale, decarbonizarea, dar și tranziția spre o economie mai verde.